Wir Grünen sind wohl die einzige Fraktion, die die Kommission darin unterstützt, großzügige Regelungen für staatliche Beihilfen allein für kleine Unternehmen vorzusehen, außer in den benachteiligten Regionen. Denn in dem Moment, wo wir mit Beihilfen großzügiger sind und Beihilfen auch für wettbewerbsfähige Unternehmen vorsehen, öffnen wir dem sogenannten Subventionsshopping Tür und Tor. Größere Unternehmen investieren dann nur in eine Region, wenn ihnen diese Region die Investition ordentlich bezuschusst. Bietet eine andere Region kurze Zeit später noch bessere staatliche Zuschüsse, wandern sie schon nach kurzer Zeit ab und hinterlassen in der ersten Region Arbeitslose und Schulden. Damit begeben sich die Regionen in der EU in einen Zuschusswettbewerb und sie tragen letztendlich das Risiko der Unternehmensinvestitionen. Die Unternehmen hingegen ziehen mit Reingewinn durch Europa von Ort zu Ort.

Nokia schloss trotz Rekordgewinnen 2007 ein Jahr später das Werk in Bochum. Dieses war dort 1999 mit öffentlichen Fördermitteln in Höhe von 41 Millionen EUR errichtet worden. Die Produktion zog nach Cluj dank großzügiger rumänischer Beihilfen. Bereits nach drei Jahren schloss das Werk auch dort, um nach Asien zu ziehen.

Deswegen hat das Europäische Parlament in der neuen Rahmenverordnung für die Strukturfonds gefordert, dass dort, wo große Unternehmen EU Fördermittel bekommen, sie mindestens zehn Jahre am Ort bleiben müssen, sonst müssen sie die Mittel zurückzahlen. Wir Grünen erwarten von der Kommission, dass sie diese zehn Jahre auch in ihre Beihilferegelung übernimmt. Herr Kommissar, ich hoffe, ich bekomme da heute eine positive Antwort von Ihnen.